hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á almennum hegningarlögum númer nítján nítján hundruð fjörutíu frumvarpið var áður lagt fram á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu í tilefni af fyrirhugaðri aðild íslands að samningi sameinuðu þjóðanna gegn spillingu frá þrítugasta og fyrsta október tvö þúsund og þrjú er í frumvarpinu lögð til breyting á að lögsöguákvæði sjöttu grein almennra hegningarlaga þannig að við ákvæðið bætist nýr töluliður er heimili að maður verði sóttur til saka eftir íslenskum hegningarlögum fyrir brot sem falla undir samning sameinuðu þjóðanna gegn spillingu enda þótt þau séu framin utan íslenska ríkisins og án tillits til þess hver er að þeim valdur er það gert til þess að fullnægja skilyrðum samkvæmt fertugustu og aðra grein samningsins ákvæði samningsins sem mesta þýðingu hafa fyrir refsilöggjöfina er að finna í þriðja og fimmta kafla hans er þar meðal annars kveðið á um refsinæmi þess að bjóða innlendum eða erlendum opinberum starfsmanni mútur sem og þess ef slíkir aðilar þiggja mútur að sama skapi mælir samningurinn fyrir um refsinæmi peningaþvættis mútugreiðslna innan einkageirans og áhrifakaupa svo eitthvað sé nefnt en um áhrifakaup er að ræða ef embættismaður eða annar maður sem hefur raunveruleg eða ætluð áhrif á ákvarðanatöku í tilteknu máli skiptir þeim áhrifum út fyrir óviðeigandi ávinning frá aðila sem vill hafa áhrif á ákvarðanatökuna

þann sextánda júní síðastliðinn voru samþykkt á alþingi lög númer áttatíu og sex tvö þúsund og tíu um breytingu á lögum um stjórnarráð íslands og fleiri lögum og var þeim ætlað að skapa lagalega umgjörð um siðareglur fyrir ríkisstarfsmenn og ráðherra mæta ákvæði þeirra laga áskilnaði sem gerður er í sjötta og áttundu grein samningsins þá veitti alþingi með þingsályktunartillögu á síðasta löggjafarþingi jafnframt heimild til aðildar að samningnum og fylgdi samningurinn þingsályktunartillögunni virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir